Vážení kolegovia, nová maďarská ústava je skutočne snáď najreakčnejšou ústavou v Európe. Ale to je jedna stránka veci, druhá stránka veci je, že je aj medzinárodne nebezpečná. Niektorí kolegovia tu hovorili, že je to suverénna vec Maďarska. To je pravda, ale táto ústava porušuje suverenitu iných krajín.

Otvoreným spôsobom zneužíva menšiny v susedných krajinách na krajne nacionalistické ciele. Je presiaknutá duchom veľkomaďarstva. V kontexte s udeľovaním občianstva na čisto etnickom základe, bez ohľadu na pobyt, prácu či rodinné väzby, otvára Pandorinu skrinku extrémneho nacionalizmu, aký sme v Európe po Druhej svetovej vojne nezažili. Nielen to. Umožňuje udeľovanie volebného práva Maďarom žijúcim trvalo v susedných krajinách. Viete si predstaviť, že maďarské politické strany budú viesť volebnú kampaň na území iného štátu? Skrátka, nová ústava Maďarska vedie k celkovej destabilizácii strednej Európy. Prenáša ducha balkánskych vojen do strednej Európy. Predseda maďarského parlamentu László Kövér sa v súvislosti s vodným dielom Gabčíkovo Nagymaros v týchto dňoch vyjadril, že si to z maďarskej strany žiadalo vojenský zásah. Že na Slovensko sa nevzťahujú parížske mierové zmluvy, a tak spochybnil jeho hranice v kontexte s duchom tejto ústavy. Myslím si, že je čas, aby Európska únia aj Európsky parlament povedali svoje rozhodné nie tejto nebezpečnej nacionalistickej politike.